Monsieur le Président du Parlement, Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions européennes, mon cher président Buzek, mon groupe souscrit totalement à votre programme pour le Parlement et la conduite du Parlement dans les cinq prochaines années. Si le Parlement européen a un rôle à jouer, une mission à accomplir, dans les cinq ans à venir, c'est bien de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Et quel meilleur atout dans cette mission que d'avoir comme président un homme symbolique de l'Europe réunifiée, tel que vous, Monsieur Buzek. C'est pourquoi je voudrais vous dire combien je suis fier que ce soit mon groupe, le PPE, qui ait persuadé la très large majorité de ce Parlement de vous octroyer sa confiance. Cette Europe, réunifiée aujourd'hui, n'est pas l'intolérance et l'exclusion, mais l'ouverture et le respect des opinions et des origines de l'autre. J'en suis convaincu cette conception de la vie en commun, elle nous réunit toutes et tous dans cette enceinte. Ce que je voudrais, c'est que le Parlement européen, sous votre conduite, fasse partager ces valeurs par nos concitoyens. Je soutiens aussi la volonté que vous avez exprimée, Monsieur le Président, de répondre à ce défi et je souhaite que nous fassions un effort particulier en direction des jeunes générations. Mon groupe est prêt à vous aider sans la moindre réserve. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, ce Parlement a acquis des pouvoirs et une autorité croissante ces dernières années. La perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne amplifiera cette tendance de façon spectaculaire. C'est une des raisons pour lesquelles le PPE demande son application le plus tôt possible. Nous devons nous y préparer techniquement, bien entendu, afin de travailler efficacement avec le Conseil et en partenariat étroit avec la Commission, mais nous devons aussi surtout nous y préparer politiquement. Notre objectif prioritaire est clair que le Parlement soit davantage en phase avec les 500 millions de concitoyens qu'il représente. Pour cela, il doit notamment continuer de moderniser ses méthodes de travail, par exemple dans l'organisation de nos débats vous y avez fait allusion. À cet égard, je soutiens votre proposition d'un débat d'actualité vivant avec le président de la Commission. Chers collègues, le fonctionnement de l'Union européenne est difficile à expliquer aux Européens. Loin du modèle traditionnel opposition majorité auquel nous sommes habitués dans nos États membres, nous travaillons ici, je le souligne, dans la recherche du consensus, au delà des convictions spécifiques de nos familles politiques. C'est, à mes yeux, une conception moderne de l'action politique. Je suis convaincu que nos concitoyens peuvent approuver cette démarche, mais à une condition que nous nous donnions la peine de mieux leur expliquer les enjeux de l'Europe.